örfá atriði í ræðu háttvirts þingmanns ólafar nordal sem ég mundi vilja leggja aðeins út af í fyrsta lagi sagði hún í upphafi síns máls að það hefði komið fram í þessari umræðu hér hjá öllum að það væru engar patentlausnir til ég er sammála því og það höfum við meðal annars sagt í stjórnarandstöðunni hins vegar er þetta enn eitt dæmið um ólíkan málflutning stjórnarflokkanna því að hæstvirtur utanríkisráðherra formaður samfylkingarinnar kom hér með miklum gassagangi í ræðustól og áfelldist okkur sérstaklega vinstri hreyfinguna grænt framboð fyrir að vera með upphrópanir um patentlausnir

þannig að heyrist í af því að það er stundum nauðsynlegt þá höfum við ekki verið með ómálefnalegan málflutning um einhverjar patentlausnir þannig að hér er enn eitt dæmið um málflutning stjórnarflokkanna sem stangast á háttvirtur þingmaður sagði að það væri ekki ráðlegt að auka ríkisafskipti á þessum tímum í mál háttvirts þingmanns illuga gunnarssonar kom fram að á undanförnum árum hefðum við einmitt verið með ofþennd ríkisútgjöld ég er þeirrar skoðunar að ef það er eitthvert tímabil sem menn eiga heldur að halda í við sig í ríkisútgjöldum og ríkisfjármálum þá er það á þenslutímum eins og hafa verið undanfarin ár sem við gerðum ekki og hvenær eigum við þá að spýta í af hálfu opinberra aðila einmitt þegar það er samdráttur til að vega upp sveifluna það er mín afstaða og það eru hagfræðikenningar á bak við það sem ég held að séu almennt viðurkenndar þingmaðurinn sagði ríkisrekstur er eitt en framkvæmdir annað ég velti því fyrir mér hvort þingmaðurinn sé sem sagt að tala um að það sé fínt að leggja í framkvæmdir en síðan eigi einkaaðilar að sjá um allan reksturinn